Je kunt een bedrijf hebben, je kunt een product maken, maar als je klant geen vertrouwen heeft in jouw product, dan verkoop je niks. Dan kom je niet verder.

Dat betekent dus dat onze communicatie niet deugt.